Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, permettez moi d'abord d'adresser mes félicitations très sincères aux deux rapporteurs, Monsieur Kofod et Monsieur Theurer, à la commission spéciale TAXE, à son président, Monsieur Lamassoure, et à l'ensemble de celles et ceux qui ont été impliqués dans l'élaboration du rapport, pour un travail qui

Pour arriver à ce résultat, la Commission européenne et le Parlement je crois pouvoir le dire ont travaillé de manière très étroite et très positive. J'ai participé moi même, à plusieurs reprises, aux débats de la commission TAXE. Mes collègues, qui ont été cités, les commissaires Vestager et Hill, se sont aussi présentés devant elle et nos services ont coopéré de façon étroite et, je crois, efficace.

Cette réflexion, elle débute et elle mérite d'être approfondie, elle se doit d'être ouverte et de prendre en compte les demandes et les besoins de tous les citoyens de l'Union européenne dans leur diversité. Une question précise, qui revient sans cesse dans le débat public, est celle, évidemment, du besoin d'une plus grande justice sociale aux côtés de la croissance économique, et elle est indissociable de la question de la transparence. Je ne prétends pas qu'il s'agisse d'une question facile à résoudre, mais c'est une question à laquelle nous devons répondre en priorité et à laquelle nous devons répondre vite. Elle ne s'est pas imposée, d'ailleurs, avec le vote des Britanniques.

Dans un contexte où la légitimité de l'Union européenne est remise en question par certains, je suis persuadé, pour ma part, que la transparence et la justice fiscale sont essentielles pour rétablir un pilier de la démocratie, qui est le consentement à l'impôt. C'est la raison pour laquelle la Commission a identifié l'équité, en particulier dans le domaine de la fiscalité, comme une de ses principales priorités politiques pour son mandat et, avec le plein soutien de ce Parlement, notre travail progresse, je crois pouvoir le dire, considérablement dans la poursuite cet objectif. Permettez moi de passer en revue quelques unes des principales évolutions de notre stratégie sur l'équité fiscale au cours des mois qui se sont écoulés depuis la création de TAXE

Certaines de ces actions, en vérité, constituent les rapporteurs l'ont dit déjà des réponses directes aux recommandations de ce Parlement, qui ont été directement opérationnelles.

À la suite d'une proposition de la Commission en janvier, les États membres ont accepté d'échanger automatiquement des informations fiscales sur les activités des multinationales. Cet accord s'appuie sur une plus grande ouverture et sur une meilleure coopération entre les autorités fiscales, auxquelles nous avions déjà contribué l'année dernière avec la nouvelle législation sur les rescrits fiscaux. La Commission a également reconnu que la transparence fiscale devait s'étendre au delà des administrations. Je redis ici pour ceux qui ne l'ont pas entendu que depuis le premier jour de ma prise de fonctions, je suis favorable à un reporting pays par pays public je dis bien public. En avril, nous avons proposé des obligations de publication d'informations, pays par pays, pour les grandes multinationales.

Il voudrait même, Monsieur Lamberts, aller plus loin. Cette proposition est désormais entre les mains du Conseil et du Parlement. Je suis convaincu que vous y apporterez une réponse ambitieuse. Et nous avons présenté notre dernière initiative aujourd'hui même pour combattre les pratiques fiscales déloyales avec une proposition qui vise à permettre aux administrations fiscales d'accéder aux informations clés sur les bénéficiaires effectifs et autres données permettant une vigilance renforcée.

Deuxièmement et sur ce point aussi nous sommes d'accord nous avons mis en place de nouvelles mesures concrètes pour veiller à ce que les entreprises paient leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéfices, une mesure fondamentale en matière de justice fiscale tout un débat qui a eu lieu au Conseil sur la taxation minimale, mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la taxation effective. En janvier, la Commission a proposé une directive ambitieuse sur l'évasion fiscale pour mettre fin à certaines lacunes, à certains régimes utilisés par certaines entreprises pour échapper à l'impôt. Je suis heureux que moins de six mois plus tard, le Conseil soit parvenu à un accord politique sur la majeure partie de la proposition de directive de la Commission. Ces nouvelles règles, une fois mises en œuvre, permettront de porter un coup, un rude coup, à la planification fiscale agressive en Europe et nous permettront d'aller un pas plus loin, vers une fiscalité équitable dans l'Union européenne.

Je suis bien conscient que la commission TAXE et ce Parlement attendent davantage, et je sais aussi que la proposition de la Commission était, comme c'est souvent le cas, un peu plus ambitieuse que ce qui avait été décidé par les États membres, finalement, mais là encore, je crois que nous avons un compromis de bonne qualité, auquel la Commission

Je ne ménagerai pas mes efforts pour atteindre les résultats que vous escomptez. Par exemple, comme cela a été demandé dans votre rapport, nous renforcerons les mesures de lutte contre l'évasion fiscale dans le courant de l'année, avec une proposition qui vise à lutter contre les dispositifs hybrides avec des pays tiers. Nous allons, bien entendu, comme vous le demandez dans votre rapport, relancer l'ACCIS, le projet d'assiette commune consolidée sur l'impôt sur les sociétés, avant la fin de l'année, pour la rendre obligatoire pour les grandes multinationales. Cela permettra de créer un environnement fiscal plus favorable et plus juste pour toutes les entreprises dans l'Union européenne. C'est évidemment une mesure structurelle fondamentale. Je note que l'adoption des mesures fiscales, dès lors qu'il s'agit de lutte contre l'évasion fiscale, a quand même connu un effet d'accélération formidable. Il fallait plusieurs années, et encore, pour parvenir à adopter des directives en matière fiscale au Conseil, compte tenu de la règle de l'unanimité. Avec la pression forte des événements, il faut maintenant vous le remarquez quelques mois. Je souhaite que cette accélération se manifeste aussi quand on propose des mesures qui ont un effet structurant, structurel, de long terme, comme c'est le cas pour l'ACCIS. Nous avons échoué dans le passé sur ce point. Nous allons reprendre la question de manière un peu différente, mais je veux vous dire l'intérêt, et même l'importance, que j'attache à cette proposition. Troisièmement, nous avons poursuivi notre travail pour étendre la bonne gouvernance fiscale à l'échelle mondiale. Sur ce dernier point également, les objectifs de la Commission et ceux du Parlement sont les mêmes, ou très proches. Nos initiatives de lutte contre l'évasion fiscale incluent une nouvelle stratégie extérieure afin d'encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, au delà du marché unique, et de lutter contre les pays qui ne respectent pas les règles. Un élément central de cette stratégie est d'établir une liste commune de l'Union européenne recensant les pays tiers non coopératifs disons le en français, mais c'est compréhensible dans les autres langues c'est à dire une liste noire paneuropéenne des paradis fiscaux, et aussi de prévoir des contre mesures, une idée qui, je le sais,

Nous nous sommes déjà engagés dans ce processus de rédaction de listes avec les États membres et, contrairement à ce qui était le cas dans le passé, un passé encore récent j'avais proposé une première liste, dont les limites m'étaient évidentes, mais qui avait le mérite d'exister il y a un an, cependant les choses ont beaucoup changé je note que les États membres soutiennent pleinement ce projet et je veux vous dire que la première liste de l'Union européenne doit être prête en

Je pense que cette mesure aura un effet dissuasif majeur sur les pays tiers qui pensent être en mesure de profiter de l'érosion des assiettes fiscales des autres pays. Bien entendu, le besoin d'efficacité et de justice fiscale ne s'arrête pas aux frontières de l'Union européenne. C'est pourquoi, toujours dans le cadre de notre stratégie extérieure, nous plaçons comme votre rapport d'ailleurs très fortement l'accent sur le soutien aux pays en développement pour lutter contre la fraude fiscale et pour les intégrer au réseau de bonne gouvernance fiscale internationale.

Nous avons pris l'engagement, dans l'initiative fiscale d'Addis Abeba, de doubler notre soutien aux pays à faible revenu pour les aider à améliorer leur collecte d'impôts. Nous tiendrons cet engagement et nous irons plus loin, en fournissant un soutien politique total à ces pays au sein de l'OCDE et d'autres organisations internationales. Mes services ont également engagé des discussions avec les États membres et les parties prenantes sur les moyens à mettre en œuvre pour éviter que les politiques fiscales communautaires et nationales n'aient des retombées négatives sur les pays en développement.

Mesdames et Messieurs les parlementaires européens, je vous ai exposé aujourd'hui les grandes lignes du travail que nous accomplissons pour garantir une taxation plus juste et plus efficace dans l'Union européenne, conformément aux attentes de nos concitoyens et à certaines recommandations l'essentiel de votre rapport. J'ai pu couvrir l'ensemble de ces recommandations, car ce rapport est très exhaustif, mais je reste bien sûr disposé à en débattre avec vous.

Notre programme, mon programme, se poursuit et il s'attaque à de nombreux autres domaines que vous avez évoqués, qui vont de l'amélioration des prix de transfert au renforcement des clauses de bonne gouvernance dans le cas de nos accords internationaux. Nous avons un mandat public, politique, clair pour inciter les États membres à mettre en œuvre les mesures décidées, grâce à un accord rapide et ambitieux sur ces initiatives. Cela est ressorti, je crois, très fortement de l'indignation populaire qui n'est pas retombée à la suite de la publication des Panama papers et aussi d'autres scandales couverts par les médias qui, en l'occurrence, sont des alliés. Il existe une vraie demande des citoyens, à l'échelle de l'Union européenne, pour renforcer la justice sociale, pour améliorer la transparence et pour aller jusqu'au bout de la transparence dans le cadre d'une politique économique et fiscale. Je suis donc heureux de poursuivre ce travail, heureux de le faire en partenariat étroit avec le Parlement européen pour parvenir à une fiscalité plus juste en Europe comme l'attendent nos concitoyens et, dans cette mesure là, je suis aussi très heureux de saluer ce rapport comme étant une étape importante dans notre combat commun.